herra forseti ég furða mig æ meira á því hvernig stendur á því að háttvirtur þingmaður árni páll árnason er í flokki sem kennir sig við jafnaðarmennsku vegna þess að hér kemur hann með málflutning sem maður hefði getað trúað að kæmi úr munni þeirra sem aðhyllast helst hagfræðikenningar milton friedman og friðriks hayeks hér talar hann fyrst og fremst fyrir harðri stýrðri peningamálastefnu sem einkennir hagfræðikenningar þessa skóla og þegar hann segir hér við eigum engra kosta völ nema að taka þessa stýrivaxtahækkun þá er ég honum ósammála hann segir að vísu við þurfum að skapa traust á gjaldeyrismarkaði og styrkja krónuna og draga úr verðbólgu um þetta markmið erum við sammála en leiðin sem hér er farin að hækka stýrivextina við þær aðstæður sem við búum við í efnahagslífinu að öðru leyti hún er mjög varhugaverð að mínum dómi vegna þess að hún getur allt eins haft þveröfug áhrif eins og hún hefur haft annars staðar í heiminum þar sem hún hefur verið farin við svipaðar erfiðar efnahagsaðstæður hún getur allt eins leitt til þess að við horfum hér upp á hrinu uppsagna og gjaldþrota heimila og fyrirtækja og þá er verra af stað farið en heima setið hvað þetta snertir ég held að leiðin til þess að draga úr verðbólgu sem er vissulega mjög mikilvægt markmið hún sé ekki sú við þessar aðstæður þegar við erum í raun og veru við frostmark í efnahagskerfinu að öðru leyti að hækka vextina eins og seðlabankinn ákvað að gera samkvæmt einhverju samkomulagi sem gert hefur verið við alþjóðagjaldeyrissjóðinn ég held þvert á móti að það hefði verið nær að fara með vextina niður ef eitthvað er ég er sannfærður um að það hefði ekki haft verri áhrif á gjaldeyrismarkaðinn en þessi leið sem hér varð um þetta erum við bersýnilega ósammála en því miður þá heyrist mér háttvirtir þingmenn